Sie hat dazu beigetragen mit einer Kennzeichnungspflicht für Produkte aus Judäa und Samaria, sie hat dazu beigetragen mit der Finanzierung illegaler Bauwerke in der Zone C. Sie wissen, dass für die Sicherheit in der Zone C nach wie vor Israel verantwortlich ist. Unter den aktuellen Bedingungen wäre eine Zweistaatenlösung ein israelischer Suizid. Das ist bedingt durch die Topografie in der Region, und Sie wissen das! Solange die Europäische Union illegale Bauwerke in der Zone C in Judäa und Samaria finanziert, werden israelische Bulldozer rollen und sie werden zu Recht rollen, Frau Kollegin Auken.